Mais, malheureusement, elle semble le faire d'une main tremblante en évitant soigneusement de mettre en cause la tête du régime syrien. Ce manque de détermination et de clarté est évidemment interprété par les manifestants comme une forme d'abandon et, par le pouvoir, comme une indulgence qui lui permet d'intensifier la répression. Une répression si cruelle qu'on ne parvient pas à imaginer un instant qu'au même moment la Syrie puisse être élue pour siéger au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies, alors qu'aujourd'hui même les autorités syriennes refusent aux observateurs de l'ONU l'accès à la ville de Deraa, théâtre de terribles violences exercées contre des civils sans défense. La Syrie au Conseil des droits de l'homme, ce serait une insulte aux victimes et à leurs familles, un encouragement pour ce régime à utiliser la force brutale contre son peuple, au mépris, justement, des valeurs dont le Conseil des droits de l'homme doit être le gardien. Alors, Madame la Haute représentante, quelles options diplomatiques envisagez vous pour éviter un tel désastre?